það má vel færa fyrir því rök að hér sé um efnislega skyld mál að ræða það er þó þannig að fjórða málið stjórn fiskveiða er mjög viðamikið og mikilvægt mál ég leggst alfarið gegn því að það sé verið að ræða þessi tvö mál samhliða